Mimo że decyzja kenijskiego sądu oraz nakaz zamknięcia kompleksu był niezgodny z konstytucją i miał dyskryminujący charakter, sytuacja w Dadaab bardzo trafnie ilustruje złożoność powiązań między problemami uchodźstwa oraz wyzwaniami w zakresie zarządzania granicami budowania stabilności. Sądzę, że globalny i regionalny plan działania z Nairobi uchwalony w marcu tego roku jest ważną deklaracją mówiącą o tym, że uchodźcy, którzy zdecydują się pozostać w państwie przyjmującym, powinni mieć dostęp do zatrudnienia i usług, a także możliwość przemieszczania się. Należy podkreślić, że powroty do Somalii, jeżeli już są, muszą się odbywać zgodnie z międzynarodowymi standardami, czyli dobrowolnie, bezpiecznie i z poszanowaniem praw człowieka. Unia powinna przeznaczyć na ten cel środki z funduszu powierniczego dla Afryki, a także wspierać przy jego pomocy projekty oddolne, które poprawią jakość